Quando in quest'Aula votammo la strategia Europa 2020 ci ponemmo l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale entro il 2020. Oggi con questo regolamento mettiamo a disposizione una somma di 2 miliardi e mezzo, che vanno direttamente alle situazioni di indigenza e alle famiglie che negli Stati membri si trovano in una situazione di necessità. A tale somma va aggiunto 1miliardo di euro che è stanziato appositamente dal Fondo sociale, anche se bisogna ricordare che questo Fondo è destinato direttamente all'attivazione del mercato del lavoro.

Eppure è un segnale, perché la proposta della Commissione è da accogliere con favore perché il Fondo servirà a continuare a contribuire direttamente a far venir meno un certo numero di